Ik en mijn hele fractie zijn van mening dat deze sancties geen opstapje mogen zijn naar militaire interventies of naar een gewapend conflict in de regio en in Iran.

Ik hoop dat u en de Commissie daar het nodige werk van zullen maken.